Le plus récent exemple, c'est le Sénégal où, en dépit de certaines émotions avant les élections, tout s'est bien passé et une certaine stabilité démocratique s'affirme.

Je crois qu'il est de notre responsabilité d'appuyer, d'un côté, la surveillance des processus électoraux, avec nos missions.